virðulegi forseti í aðdraganda alþingiskosninga sumardaginn fyrsta tuttugasta og fjórða apríl tvö þúsund og þrjú að viðstöddu fjölmenni undirritaði hæstvirtur landbúnaðarráðherra reglugerð þess efnis að garðyrkjuskólinn að reykjum í ölfusi fengi formlega heimild til að útskrifa nemendur á háskólastigi þetta var stór áfangi hjá skóla sem hafði þrátt fyrir erfiðar aðstæður náð verulegum árangri í að þróa kennslu og námsefni og lagt í það mikinn metnað árið tvö þúsund og tvö hafði komið út skýrsla sem ber nafnið háborg græna geirans þar sem fjallað var um stöðu og framtíð garðyrkjuskólans meðal skýrsluhöfunda var til dæmis háttvirtur þingmaður kjartan ólafsson sem um árabil hefur unnið fyrir samtök garðyrkjunnar í skýrslu þessari kom fram löngu þekkt staðreynd að mikill meirihluti húsnæðis garðyrkjuskólans væri ónýtt varla hægt að segja að það héldi vatni vindi eða væri múshelt ánægja þeirra sem viðstaddir voru þegar hæstvirtur ráðherra undirritaði reglugerðina tvö þúsund og þrjú var því ekki minni þegar hann tilkynnti að til stæði að rannsóknarstöð skógræktar ríkisins yrði flutt að reykjum og andvirði jarðarinnar yrði notað meðal annars til að byggja upp nýtt húsnæði garðyrkjuskólans í viðtali við morgunblaðið tuttugasta og fjórða apríl það ár sagði hæstvirtur ráðherra með leyfi forseta að engum dyldist að nú yrði að byggja upp og efla viðhald bygginga sem fyrir væru og í því máli myndu línur skýrast á næstu vikum hann lagði einnig mikla áherslu á hlutverk skólans síðan eru liðin tvö ein önnur ár á þeim tíma hefur landbúnaðarháskóli sameinaður af skóla landbúnaðarins orðið til í háskólaráði þess skóla á græni geirinn ekki fulltrúa kennsla er enn að reykjum en húsnæðið er jafnlélegt og áður vikurnar frá undirskriftinni eru orðnar ansi margar í dag óttast menn að grunn og verknám garðyrkjuskólans að reykjum í ölfusi verði fært í burtu má vera að hagnýtt sé að nám á háskólastigi sé allt á einum stað en allir þeir sem starfa í græna geiranum sem eru regnhlífarsamtök þeirra er starfa í faginu eru sammála um að grunn og verknám eigi að vera á reykjum allir vita að það liggur á að staðfesta að svo verði og farið verði í langþráðar endurbætur á húsnæðinu uppbygging garðyrkjunáms að reykjum hefur verið í góðri sátt við atvinnulífið það verður að létta þeirri óvissu sem ríkir um framtíð skólans það er staðreynd að lögheimili garðyrkjunnar er að reykjum í ölfusi og þannig á það að vera ég spyr því hæstvirtur ráðherra hver eru áform ráðherra um garðyrkjumenntun að reykjum í ölfusi sem heyrir nú undir landbúnaðarháskóla íslands hver eru áform ráðherra varðandi endurbætur og uppbyggingu húsnæðis skólans að reykjum og hvenær hefjast framkvæmdir